Alla giusta richiesta di investimenti per la politica sociale, per l'occupazione e per la formazione si contrappone leggo il paragrafo 2 che la Commissione faccia la necessaria pressione sugli Stati membri per implementare le raccomandazioni paese, che altro non sono che quelle politiche di austerità che portano tagli allo stato sociale, ai servizi essenziali, all'inclusione degli ultimi e degli svantaggiati. Questa è una grande contraddizione politica che non è più accettabile nell'ambito delle politiche europee. Non basta parlare di salario minimo e di disoccupazione giovanile, se poi non si consentono investimenti per la crescita, il benessere e la qualità di vita delle persone.